Frau Präsidentin! Herr Weber, Sie begrüßen natürlich das 315 Milliarden Investitionspaket, dass finde ich keine große Überraschung! Vielleicht zwei Punkte dazu Sie sagen, es sei kein schuldenfinanziertes Investment. Das finde ich erstaunlich, denn genau das ist es Wir gehen mit öffentlichen Mitteln hinein, wir pumpen die auf 60 Milliarden über Kredite hoch und motivieren so privates Investment. Das ist sehr wohl schuldenfinanziert.